Köszönöm a szót Elnök úr! Öt évvel ezelőtt jött létre az európai energiaunió, ezért időszerű a kezdeményezést három szempont az elért eredmények, tanulságok és kilátások mentén megvitatni. Az eredmények ismeretében kijelenthető, hogy az energiaunió sikertörténet. A tagállamok többsége növekvő gazdaság mellett tudta csökkenteni károsanyag kibocsátását, növelve a megújuló energiaforrások arányát az energiamixben. A sikeresen teljesített hálózatfejlesztési célok és az integrált energiapiac kialakítása okán az európai energiahálózat jóval felkészültebb ma a különféle sokkhatások kezelésére, mint korábban.

Megalapozott célkitűzésekkel, tisztelettel és konszenzusra törekvő Bizottsággal igenis el lehet érni ilyen eredményeket.

Az energiaunió kilátásai viszont korántsem ennyire bíztatóak. A baloldal az energiapolitikát hitvitává alakította. Az Európai Parlament baloldali többsége az ideológiai alapra helyezett klímarendelet megszavazásával egy olyan jövő felé terelné az Uniót, ami gazdasági stagnáláshoz, több százezer munkahely megszűnéséhez és a rezsiköltségek robbanásszerű emelkedéséhez vezethet.